virðulegi forseti ég mæli fyrir um frumvarp til laga um breytingar á lögum til að draga úr kennitöluflakki í frumvarpinu er lagt til að nýr málsliður bætist við lög um hlutafélög frá nítján hundruð níutíu og fimm og lög um einkahlutafélög frá nítján hundruð níutíu og fjögur sem er samhljóm a samkvæmt þessum nýja málslið er heimilt að synja félagi skráningar eða afskrá það með hliðsjón af viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda ef þeir hafa ítrekað verið þátttakendur í rekstri sem farið hefur í þrot ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um framkvæmdina auk þess er gerð tillaga um að nýr málsliður bætist við lög um gjaldþrotaskipti og fleira frá nítján hundruð níutíu og eitt málsliðurinn hljóðar svo ef þrotamaður er félag skal óheimilt að ráðstafa eignum og réttindum búsins varanlega til stjórnenda og helstu eigenda félagsins eða aðila þeim tengdum ef þeir hafa ítrekað verið þátttakendur í rekstri sem farið hefur í þrot tilgangur frumvarpsins er sá að slá varnagla við því að helstu eigendur og stjórnendur geti í skjóli takmarkaðrar ábyrgðar orðið uppvísir að því að keyra fyrirtæki sín í þrot ítrekað frú forseti það er meginregla félagaréttar í tilviki einkahlutafélaga og hlutafélaga að enginn félagsmanna beri persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins að baki reglunni búa sanngirnisrök og að einstaklingar eigi að hafa tækifæri til að hefja atvinnurekstur án þess að bera persónulega ábyrgð á skuldbindingum sem af því leiðir undanfarin ár hafa margir yfirfært rekstur yfir á hlutafélagaform sem meðal annars má þakka tilkomu einkahlutafélaga skattalegu hagræði og tískustraumum skiptar skoðanir eru í samfélaginu um ágæti þessarar þróunar sumir telja að hún leiði til aukinnar verðmætasköpunar á meðan aðrir hafa efasemdir um þessa þróun eftir bankahrunið tvö þúsund og átta nefna mætti í því sambandi áhyggjur af því að ráðandi eigendur og stjórnendur fyrirtækja misnoti aðstöðu sína innan félaganna eða haldi áfram þátttöku í atvinnulífinu skömmu eftir gjaldþrot þeirra eins og ekkert hafi í skorist til dæmis með þeirri aðferð að flytja eignir hins gjaldþrota félags yfir í nýtt félag en skilja skuldirnar eftir frú forseti í dag rakst ég til dæmis á heilsíðuumfjöllun í d v sem ber heitið

er greint frá að hreinlætisvörufyrirtækið besta hafi verið selt út úr þrotabúi heildverslunarinnar a karlsson til fyrri eiganda félagsins í byrjun þessa árs kaupin á besta voru fjármögnuð með láni frá lánastofnun og eiginfjárframlagi með öðrum orðum eigendurna skorti hvorki fé né lánstraust þrátt fyrir gjaldþrot félags í þess eigu frú forseti sannarlega geta gjaldþrot fyrirtækja átt sér eðlilegar skýringar þegar svo ber undir verðskulda stjórnendur og eigendur þeirra ný tækifæri til rekstrar

benda má á að í lögum um hlutafélög og um einkahlutafélög kemur fram að í tilkynningu um stofnun hlutafélags og einkahlutafélags skulu sönnur færðar á tiltekin hæfisskilyrði stofnenda og stjórnenda félags heimild hlutafélagaskrár samkvæmt frumvarpinu felur í sér að stofnunin mun geta synjað félagi skráningu eða afskráð það ef viðskiptasaga stjórnenda þess eða helstu eigenda gefur tilefni til efnahags og viðskiptaráðherra er falið að útfæra nánar skilyrði þessa í reglugerð loks er í frumvarpinu lagt til að við skipti á þrotabúum félaga verði skiptastjóra ekki heimilt að ráðstafa eignum og réttindum búsins varanlega til stjórnenda og helstu eigenda eða aðila þeim tengdum við þær aðstæður sem að framan greinir ef viðkomandi hafi oft og ítrekað keyrt félög í þrot frú forseti flutningsmenn þessa frumvarps eru sú sem hér stendur guðfríður lilja grétarsdóttir þór saari og vigdís hauksdóttir að lokinni þessari umræðu óska ég eftir því að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar